hæstvirtur forseti við höfum hér til umfjöllunar skýrslu umboðsmanns alþingis fyrir árið tvö þúsund og fimm umboðsmaður alþingis hefur nú verið starfandi í vel á annan áratug og ég held að það deili enginn um það hversu mikil og góð og jákvæð áhrif starfsemi þessarar stofnunar alþingis hefur haft á stjórnsýslu í landinu það kemur fram í skýrslunni að árinu tvö þúsund og fimm hafi þrjú hundruð tuttugu og fimm mál hlotið lokaafgreiðslu af hálfu umboðsmanns en sjötíu og átta mál enn verið óafgreidd þetta er nokkur fækkun frá árinu á undan þegar tvö hundruð sjötíu og níu mál voru afgreidd en mál til meðferðar voru þá í árslok áttatíu og níu það vekur athygli í skýrslunni að það eru að meginstefnu til sömu mál sem koma til umfjöllunar umboðsmanns alþingis ár eftir ár

snúa fyrst og fremst að sköttum og gjöldum

ákæruvalds ég vek hins vegar athygli á því að málum sem felld hafa verið undir flokkinn málsmeðferð og starfshættir stjórnsýslunnar hefur fækkað frá árinu tvö þúsund og fjögur þannig að við skulum vona að það sé einhver framför í þeim efnum þá vil ég sömuleiðis vekja athygli á því eins og fram hefur komið í máli annarra háttvirtra alþingismanna að málum er varða meðferð fanga og réttindi fanga hefur fækkað mjög á síðastliðnum árum voru tuttugu árið tvö þúsund og fjögur en eru nú tíu talsins það kemur fram í skýrslunni að þetta sé kannski að hluta til vegna nýrra laga en líklega er skýringin miklu frekar falin í nýjum forstöðumanni fangelsismálastofnunar og þeirra breytinga á áherslum sem þar eru innan dyra það er þó eitt sem ég hjó eftir varðandi fangelsismálin og ég spurðist sérstaklega fyrir um á nefndarfundi í allsherjarnefnd það varðar agaviðurlög við fanga að það komu fram þær athugasemdir umboðsmanns að það hefði verið möguleiki á því að menn væru þar að misbeita úrræðum sem væri að finna í nýjum lögum en það hefur verið tekið á því af hálfu forstjóra eða yfirstjórnar fangelsismálastofnunar ríkisins við skulum því vona að sú framkvæmd sé úr sögunni þetta varðar beitingu einangrunar í ákveðnum tilvikum ég vek líka athygli á því að á fundi umboðsmanns með allsherjarnefnd kom fram að heilbrigðisþjónusta við fanga væri nú öll að komast í lag bæði með fjölgun geðlækna og aukinni sálfræðiþjónustu þannig að við skulum vona að þessi mál séu sömuleiðis að komast í

umboðsmaður hefur lagt áherslu á framkvæmd stjórnsýslulaganna og beint tilmælum um það til

meðal annars um að stjórnvöld framsendi áfram erindi sem ekki eiga undir þau heldur eitthvert annað stjórnvald sömuleiðis um málshraða reglur um málshraða reglur um tilkynningu um tafir sem eru fyrirsjáanlegar á afgreiðslu máls leiðbeiningar um birtingu ákvörðunar og að beiðnum um rökstuðning sé svarað þetta eru allt saman mál sem skipta borgarana verulegu máli ásamt fleirum og það er auðvitað mikilvægt að stjórnvöld fari að lögum í þeim efnum það er gott til þess að vita að umboðsmaður hefur tekið upp nokkur mál að eigin frumkvæði meðal annars um afgreiðslutíma úrskurðarnefndar skipulags og byggingarmála sem ég mun koma að síðar í ræðu minni og sömuleiðis varðandi skráningu skriflegra erinda svo dæmi séu tekin það er eitt atriði sem ég vil nefna hér sem ekki hefur áður verið nefnt í umræðunni en það er sú hugmynd umboðsmanns að tekið verði upp sérstakt stjórnsýslumat vegna lagafrumvarpa eins og háttvirtir þingmenn vita hefur það lengi verið tíðkað hér á undanförnum árum að menn hafa gert sérstakt kostnaðarmat sem fylgja stjórnarfrumvörpum en umboðsmaður er hér að leggja til að jafnframt verði gert sérstakt stjórnsýslumat ég held að þessi hugmynd sé allrar skoðunar virði þannig að menn svona viti hvað felist í þeim frumvörpum sem er verið að fjalla um hér á þingi ég velti hins vegar fyrir mér hvort þetta mat eigi að fara fram áður en frumvarp er lagt fram eða við meðferð þingnefnda og tel allt eins koma til greina að slíkt mat gæti farið fram á vegum alþingis sjálfs það er nefndasviðs alþingis og gæti þá verið þáttur í því að styrkja stöðu alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu á fundi

var fjallað um tvö álit umboðsmanns alþingis annars vegar vegna athugunar á afgreiðslutíma fjörutíu og átta sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda og hins vegar athugunar umboðsmanns á skráningu og afgreiðslu mála hjá þrjátíu og tvö stjórnvöldum ég tel þessi vinnubrögð hjá umboðsmanni mjög til fyrirmyndar það má kannski segja að meginniðurstöður álitsins um skráningu erinda séu þau að stjórnvöld séu öll að koma til í þessu máli það er framkvæmdarvaldið tæknibúnaður er að aukast og notkun á rafrænni málaskrá er nánast orðin alger það vekur þó athygli að það eru tvö af þrjátíu og tvö stjórnvöldum sem ekki hafa tekið upp rafræna málaskrá það er auðvitað eitthvað sem viðkomandi stjórnvöld verða að bregðast við það kemur líka fram i þessu áliti að á árinu tvö þúsund og tvö höfðu einungis fjögur stjórnvöld af þrjátíu og tvær reglur til viðmiðunar um afgreiðslutíma erinda þeim hafði þá fjölgað upp í níu vorið tvö þúsund og sex

að það eru tuttugu og átta prósent stjórnvalda sem hvorki styðjast við skriflegar reglur um málshraða né fylgja ákveðnum viðmiðunum þetta hlutfall er of hátt og það þarf auðvitað að útrýma þessu það sem vekur kannski enn frekar athygli er að sextíu og þrjú prósent stjórnvalda hafa ekki reglubundið eftirlit með stöðu og afgreiðslu mála innan sinna vébanda

langan tíma að því er varðar álit umboðsmanns vegna athugunar á afgreiðslutíma sjálfstæðra stjórnsýslu og úrskurðarnefnda er nú fyrst til þess að taka að á síðustu árum hefur sjálfstæðum apparötum úrskurðarapparötum á sviði stjórnsýslunnar fjölgað gríðarlega mikið eins og fram kemur í skýrslunni tók friðgeir björnsson héraðsdómari saman yfirlit um þetta árið tvö þúsund og fimm og þar kom fram að af fimmtíu og átta nefndum hefðu þrjátíu og fjögur eða fimmtíu og átta prósent verið stofnaðar á síðastliðnum tíu árum það er þannig að ráðuneytin hafa í auknum mæli verið að losa sig við þetta verkefni að úrskurða í deilumálum á milli einstaklinga og lögaðila og lægra settra stjórnvalda þetta hefur auðvitað tekist misvel eins og fram kemur í áliti umboðsmanns það liggur fyrir að það er nú ríflega helmingur þessara úrskurðarnefnda sem er að fjalla um færri mál en tíu en hins vegar eru sex nefndir eða kannski svona um tíu prósent sem eru að fjalla um fleiri en hundrað mál ég tek undir það með háttvirtum þingmanni kolbrúnu halldórsdóttur að auðvitað er það fyrir neðan allar hellur að úrskurðarnefndir á vegum stjórnsýslunnar skuli ekki svara umboðsmanni alþingis um afgreiðslu erinda þrátt fyrir ítrekanir það vekur hins vegar athygli að það er einungis helmingur mála sem er afgreiddur

það sem er verra er að afgreiðslutíminn er að lengjast og það er eitthvað sem við verðum að bregðast við hér á hinu háa alþingi það kemur líka fram að tafir um vinnslu eða afgreiðslu mála voru ekki tilkynntar í níutíu prósent mála þetta er algjörlega óviðunandi ég tel að við þurfum að taka þessi mál til umræðu og gagngerrar skoðunar hér á hinu háa alþingi og velta fyrir okkur ýmsum atriðum í þeim efnum spurning er hvort það sé yfirleitt þörf á þessum úrskurðarnefndum í sumum tilvikum og í öðrum tilvikum hvort það væri ástæða til þess að stofna sérstaka úrskurðarnefnd sem hefði öll mál til meðferðar það er einn málaflokkur sem ég vil hér leyfa mér að nefna sérstaklega og það er úrskurðarnefnd skipulags og byggingarmála þetta mál hefur verið hér margoft til umræðu í þingsölum og margoft verið reynt að lappa upp á bæði starfsaðstöðu og afgreiðslutíma þessarar nefndar ef ég man rétt á úrskurðarnefndin að afgreiða mál á átta vikum en því miður er það þannig að afgreiðslutíminn er talinn í árum hjá þessari úrskurðarnefnd ég hef velt því fyrir mér hvort það væri ekki rétt að leggja hreinlega niður þessa nefnd og veita þeim fjármunum sem til hennar fara til þess að stofna embætti tveggja héraðsdómara til dæmis annars gat í reykjavík og hins vegar í reykjanesi og það mætti þá afgreiða þessi mál með sérfróðum meðdómendum eftir atvikum en aðalatriðið er það að það á að vera hægt að leiða það í ljós fljótlega hvort ákvörðun til að mynda um útgáfu byggingarleyfis standist sett deiliskipulag aðalskipulag það á ekki að þurfa til dæmis að taka tvö ár að finna það út hvort það er í gildi deiliskipulag á viðkomandi svæði sem leyfir byggingu tiltekinnar eignar það þýðir því ekki lengur að plástra í þessum málum við verðum að gera eitthvað í málum er varða afgreiðslutíma stjórnvalda og þurfum að taka það til gagngerrar skoðunar hvort það sé ástæða til þess að hafa allar þessar úrskurðarnefndir eins og ég gat um fyrr í ræðu minni ég vil að endingu þakka umboðsmanni alþingis fyrir hans góðu störf og þessa ágætu skýrslu og vona að hún verði til þess að stjórnsýslumálin komist í enn betra lag hér á landi